Voorzitter, ik wil mijn collega bedanken voor die vraag, want het is een heel goede vraag.

Ja, SWIFT en PNR horen hier onderdeel van te zijn. En ik zou willen zeggen we beschermen onszelf niet alleen maar tegen de Amerikanen. Wat als de Russen en de Chinezen ook met dit soort voorstellen gaan komen?